La PAC, c'était la plus crédible et la plus élaborée des politiques de l'Union.

Il faut donc limiter la production.

C'est une piste que je vous donne, car je crois profondément que c'est bien en réduisant et en limitant la production que nous aurons la politique la moins chère et la plus efficace.